Ik heb goed geluisterd en ik heb een hele brede consensus gemerkt over het einddoel het efficiënter gebruik van hulpbronnen. Maar we zijn het niet altijd even eens over de route, en vooral niet over het tempo waarin we dat moeten doen. Ik wil daar het volgende over zeggen de snelheid die wij ons kunnen veroorloven, wordt niet door onszelf bepaald. Dat bepalen we niet in Europa, maar door het tempo van de wereld om ons heen. En laten we wel wezen die snelheid is zo hoog dat we ons het simpelweg niet kunnen veroorloven om niet heel erg ambitieus te zijn met deze agenda van de Commissie.

Een politieke tekst waar de hoofdrichting van ons toekomstig beleid in staat. Die gaat dus niet in detail over hoe een ecodesignrichtlijn moet worden toegepast, maar wel over het feit dat we ook bij het ontwerp van onze producten er rekening mee moeten houden dat we de grondstoffen die daarin zitten weer moeten kunnen terugwinnen. Daar gaat het om. Dus niet over een wetgevende tekst. Voorzitter, ik denk dat het allerbelangrijkste van dit verslag is dat wij als Parlement een heel sterke politieke boodschap hebben afgegeven, waarin we ook de Commissie de steun geven om verder te gaan op de weg die zij heeft ingezet.

Dat gaat over implementatie én over wetgeving. Het lijkt wel in de discussie vandaag alsof het of of is

We moeten beter implementeren, maar we moeten ook toe naar nieuwe wetgeving. Voorzitter, mijn allerlaatste woord gaat over de Raad. Laat dit een heel krachtig signaal zijn van het Europees Parlement en de Commissie naar de lidstaten dat wij een ambitieuze agenda hebben en vooruit willen. Niet alleen omdat wij dat nou zo leuk vinden, maar omdat dat broodnodig is voor de Europese economie. Net zoals de financiële markten niet wachten totdat onze regeringsleiders klaar zijn met het redden van de euro, zo wacht de wereld niet totdat wij besluiten om efficiënter met onze grondstoffen om te gaan.